Domnule președinte, domnule prim ministru, stimați colegi.

Ați vorbit de valori fundamentale, de faptul că trebuie să ne gândim când luăm orice decizie la nivel european sau local, să ne gândim la influențele asupra oamenilor, să ne gândim și la tribunale independente, să ne gândim la toate lucrurile care, de fapt, sunt scrise în Tratat și în Constituțiile statelor membre. Dar vă întreb, domnule prim ministru, dacă domnul Weber ar fi venit la dumneavoastră și v ar fi spus, ca prim ministru, cum a făcut o în țara mea, Vă rog să opriți procesul de cercetare a unui procuror. Ce ați fi făcut dacă prim vicepreședintele Comisiei Europene ar fi spus, cum a spus astăzi despre țara mea și a dat ordine Guvernului să interzică anchetarea unui procuror, dar nu a spus nimic când un procuror șef a fost anchetat pe nedrept și acum este, de fapt, nevinovat. Ce ați face, despre ce valori comune, cum putem să dăm un mesaj cetățenilor? Și, de fapt, asta este întrebarea cum vedeți, în viziunea dumneavoastră, viitorul Uniunii Europene, dacă există atâta fragmentare în spațiul european și există atâta dublă măsură în aplicarea unor decizii?